Hvala. Spoštovani gospod minister. To je vaša prva seja po imenovanju in opazim, da ste, ves čas prisotni v dvorani. Žal mi je, da so vam dve vprašanji dali na začetku in na koncu, ampak to je verjetno krst novincev. Dobrodošli. Lutkovno gledališče Maribor je od leta dva tisoč deset, ko je preseljeno v nove prostore, znatno povečalo obseg delovanja. Do takrat je desetletja domovalo v majhnih prostorih nad knjižnico, nato pa zaživelo v obnovljenem poslopju invalidskega samostana. Gre za programsko in prostorsko popolnoma sodoben teater, v katerega obnovo sta investirala tako Evropska unija kot Mestna občina Maribor in tudi Ministrstvo za kulturo. S preselitvijo v novo stavbo sta se povečala količina in zvišala kakovost predstav, o čem pričajo festivalske nagrade in ocene strokovnih komisij ministrstva za kulturo. Poleg tega pa Lutkovno gledališče Maribor nudi infrastrukturo in kadrovsko podporo tudi za izvajanje drugih umetniških in kulturnih prireditev. Da naštejem: Festival animiranega in otroškega filma, Borštnikovo srečanje, Festival Lent, predstave sodobnega plesa, koncerti, razstave, letni art kino na odprtem. Vendar Ministrstvo za kulturo Lutkovno gledališče Maribor še vedno financira na enaki ravni in zaposlitveni zasedbi, kot je to počelo pred selitvijo leta dva tisoč deset, ko je gledališče imelo le eno malo dvorano. Gledališče, ki danes ima pet prireditvenih prostorov, potrebuje bistveno okrepitev tehnične ekipe, da lahko zagotovi izkoristek sodobne odrske tehnike in istočasen potek več prireditev hkrati, vključno z gostovanji. Vse dokler ima enako tehnično zasedbo, kot jo je imelo nekoč, kot kamrica na podstrešju, z enim vodjo tehnike, dvema mojstroma luči, dvema tonskima tehnikoma in enim odrsko-scenskim delavcem za pet prizorišč, ne bo v polni meri izpolnjevalo svojega poslanstva in občinstvu ne bo ponujalo vsega, kar bi sicer lahko. Kdaj bo Ministrstvo za kulturo ustrezno povečalo financiranje na zadostno raven za takšno delovanje Lutkovnega gledališča Maribor, ki bo omogočalo funkcioniranje v polnem potencialu sedanjega objekta. Hvala.